Pane předsedající, evropské agentury jsou velmi citlivé na vnější vlivy, především co se týče nadnárodních korporací působících v daném odvětví. Mnoho z nich stále neimplementovalo taková opatření, která by zabránila nadměrnému vlivu v oblastech, které každodenně ovlivňují evropské spotřebitele. Týká se to především agentury EFSA a EMEA regulujících jídlo a léky přicházející na evropský trh.

Chci vidět, že obě agentury si vezmou naše připomínky k srdci a vylepší svou nezávislost a odstraní jakékoli slabiny, které by mohly vést ke střetu zájmů.